Hvala, predsedujoča. Najprej, glede na to, da imamo vse seje, državnega sveta v glavnem, planirane se mi zdi, da je skrajno podcenjujoče, da že danes, drugo drugi mesec zapored postavljam vprašanje ministru, ki, svoje aktivnosti ni splaniral tako, da bi bil danes prisoten. Se pravi, da bom dobil odgovor na moje, junijsko vprašanje ministru Bertonclju nekje v mesecu septembru. Tako, sem se mogel skihati, Zdaj pa da še druga da bom prebral zdaj sto petdesetim stolom, moje vprašanje, ne pa tistemu, komu je namenjen, tako da. Ampak tako je zaenkrat sistem. Spoštovani gospod minister, ustavno sodišče je trinajstega junija letos z odločbo razveljavilo četrti odstavek triintridesetega člena Zakona o bančništvu. Ta je določal izjemo od splošnega zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, zaradi katerega zaposleni v bankah ne morejo kot zaposleni v drugih panogah izvrševati svoje pravice in imenovati svojih predstavnikov v uprave in nadzorne svete družb, v katerih so zaposleni. Ustavno sodišče je zdaj razveljavilo, da tako razsodilo, da tako tako omejevanje pravic bančnih uslužbencev ni v skladu z ustavo. Za drugačno ureditev v bančni panogi in po mnenju ustavnega sodišča ni nobenega razumnega in stvarnega razloga. Ureditev, ki delavcem v bančni panogi omejuje pravico do sodelovanja pri upravljanju, je bila sprejeta ob spremembah bančne zakonodaje v času bančne sanacije. Argumenti v podporo temu ukrepu so temeljili na trditvah o posebni naravi in posebnosti bančnih dejavnosti in na sklicevanju na veljavna in nova evropska pravila, s katerim naj bi se zaostrila regulacija v bančnem sektorju in preprečila slabe prakse. Vlada in finančno ministrstvo kot pobudnika in pripravljavca in branitelja take rešitve sta poleg, tega ves čas zatrjevala, da tako ureditev zahteva tudi evropska direktiva dv dva tisoč trinajst skozi šestintrideset. Z odločbo ustavnega sodišča je ta argument padel, saj direktiva v svojem enaindvajsetem členu izrecno določa, da ne posega v zastopanost zaposlenih v vodstvih bank, da je to področje prepuščeno nacionalnemu pravu. Spoštovani gospod minister, z odločitvijo ustavnega sodišča je jasno, da imajo delavci v bančništvu pravico do sodelovanja pri upravljanju in do imenovanja svojih predstavnikov v uprave in nadzorne svete bank. Ker enaka omejitev sodelovanja delavcev pri upravljanju z enako argumentacijo vsebuje tudi Zakon o zavarovalništvu je moč upravičeno sklepati, da je tudi na področju zavarovalništva zaposlenim neupravičeno preprečeno izvrševanje njihovih pravic do sodelovanja pri upravljanju podjetij, v katerih so zaposleni. Zato vas kot odgovornega za izvajanje zakonodaje s področja bančništva in financ sprašujem sledeče: Prvič, kako boste zagotovili, da bodo zaposleni v bankah lahko čim prej izvolili svoje predstavnike v uprave nadzorne svete bank? Drugič, ali ima omenjena odločitev ustavnega sodišča vpliv tudi na delavce v zavarovalništvu, ki je sodelovanje pri upravljanju onemogočeno na enak način in z enakimi utemeljitvami? Tretjič, ali ocenjujete, da bodo potrebne prilagoditve zakonov ali pa je mogoče na področju bančništva neposredno uporabiti veljavni in splošni Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju? In zadnjič, sodelovanje zaposleni, ki dela v hčerinskih družbah poslovnih skupin in holdingov. Pri njihovem upravljanju lahko sodelujejo le zaposleni v krovni družbi. Zanima me, ali boste predlagali spremembe zakonodaje, ki bi tudi svetom delavcev kapitalsko povezanih družb, omogočila zastopstvo v organih vodenja in nadzora podjetij? Hvala lepa.